Das Zustandekommen des EU Rechts ist nun wirklich alles andere als einfach. Es ist im Gegenteil für normale Bürger verdammt schwer zu durchschauen, auf welchen verschlungenen Wegen europäisches Recht zustande kommt, umgesetzt und eingehalten wird. intelligente Rechtsetzung, sehe ich wie ein gewonnenes Match eines guten Fußballteams Das Zusammenspiel der Organe Kommission Europäisches Parlament Rat muss harmonisch, schnell und geordnet sein, sprich kostengünstig, aber vor allem demokratisch. Das heißt, es müssen auch die nationalen Parlamente, der EWSA, der Ausschuss der Regionen, die Zivilgesellschaft und das betone ich nun die Sozialpartner ausreichend einbezogen werden. Damit weise ich auf ein Manko des ansonsten ausgezeichneten Berichts Karim hin Ich vermisse in diesem Bericht die Erwähnung der Sozialpartner.

Im Bericht ist lediglich davon die Rede, dass alle maßgeblichen Akteure zu konsultieren sind. Das trägt dem speziellen Charakter von Gewerkschaften, aber auch von Arbeitgebervertretungen nicht ausreichend Rechnung. Schließlich können Sozialpartner beispielsweise durch Sozialpartnervereinbarungen ja auch selbst Gesetzgeber auf EU Ebene sein.